come Parlamento europeo con la massima attenzione. In sede di commissione per l'occupazione abbiamo approvato a larga maggioranza una relazione d'iniziativa sull'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro europeo, di cui sono stato relatore e che sarà votato in quest'Aula il prossimo mese.

Nella relazione, tra le altre cose, si afferma chiaramente la necessità di estendere la Blue Card anche ai beneficiari di protezione internazionale, in linea con ciò che oggi ci propone la Commissione. Permettetemi, in spirito di piena collaborazione fra le varie parti della società, rifugiati e migranti inclusi, di poter dire un messaggio chiave, anche qui in plenaria. No a un'integrazione lesiva della coesione sociale delle nostre comunità, no al dumping sociale fra le fasce vulnerabili, sì ad adeguate risorse economiche, anche tramite il Fondo sociale europeo rafforzato nel quadro di revisione del Quadro finanziario pluriennale che andremo ad affrontare, che devono essere investite in quella che a tutti gli effetti deve essere considerata un'opportunità.